Herr Präsident! Ich bedaure ausdrücklich, dass meine britischen Kollegen demnächst nicht mehr in diesem Hause sind, und ich lehne die Pläne des Parlaments ab, einen Teil dieser Sitze nun neu zu verteilen, anstatt sie einfach komplett entfallen zu lassen. Die neue Verteilung der Sitze verzerrt immer mehr die Stimmgewichtung zu Lasten meines Landes Deutschland. In Zukunft werden die deutschen Bürger in der EU das am schlechtesten repräsentierte Land sein. Ein maltesischer Bürger ist der EU ungefähr zwölfmal soviel wert wie ein deutscher. Noch überraschender finde ich allerdings, dass alle deutschen Kollegen dieser Benachteiligung des eigenen Landes im Ausschuss auch noch zugestimmt haben. Ich gehe davon aus, dass dies auch die meisten deutschen Kollegen heute hier im Plenum tun werden. Die Sitzverteilung wird die Position der Deutschen weiterhin schwächen. Mit den Briten wird uns also nicht nur eine wichtige Stimme der Vernunft hier in der Europäischen Union fehlen, wir werden allen Zentralisierungswünschen, allen Wünschen nach europäischen Steuern, europäischen Finanzministern, einer Bankenunion, einer Einlagensicherung und so weiter weniger Gegenstimmen entgegensetzen können. Deshalb muss die Botschaft für Deutschland sein, der EU keine weiteren Kompetenzen und keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Schlingerkurs in eine neue alte große Koalition in meinem Land lässt mich allerdings hier Schlimmes befürchten.